Ja, saj bom zelo kratek, ker pač ni tam replike na repliko, bom pač zlorabil ta, to minutažo, ki jo imam, oziroma teh sekund, bom gospodu Kordišu čisto kratko rekel. Saj bi vam jaz s številkami postregel, ampak vi jih tako ne bi razumeli. To je eno. Drugo pa, kaj se pa tiče privilegirane riti, ne, imate dosti bolj vi privilegirano rit, ke vas moramo stokrat slišati na, na postopkovnih pa na razpravah in ne vem kaj vse replik, tako da o tem rajši drugič. Hvala lepa.